Vzhledem k tomu, jaký mají sociální sítě vliv na myšlení lidí, existuje zde velké riziko pro naši demokracii a svobodné rozhodování. Za velmi vážný problém považuji zneužívání dat pro dezinformační kampaně zejména Ruska, ale také dalších států, které tak ovlivňují výsledky voleb a politického dění v západních zemí i v EU.

Jsem tedy velmi vděčná za to, že předseda Tajani pozval Marka Zuckerberga do Evropského parlamentu. Měl by zde vystoupit a sdělit, co udělá proti tomu, aby se nemohlo opakovat zneužívání dat uživatelů Facebooku. Evropská unie, naši občané mají více účtů než Spojené státy, takže je na místě, aby zde vysvětlil, jaké budou další kroky. Je také správné, paní komisařko, že jednáte s Facebookem a vedete tuto společnost k větší odpovědnosti a k tomu, aby přijala jasná opatření.